en ég hafði vænst þess að hér yrðu málefnalegar umræður um stöðu efnahags og atvinnumála en ég verð að segja eins og er virðulegi forseti að sú von mín brást mér finnst alveg með ólíkindum hvernig stjórnarandstöðunni tekst að gera svart að hvítu og hvítt að svörtu og þessi málflutningur er alveg ótrúlegur

sagði orðrétt með leyfi forseta að það hefði mistekist að snúa vondri stöðu í betri hvað er maðurinn að fara ég meina býr hann ekki á íslandi og hefur hann ekki séð þann árangur sem hér er að nást hver var staðan þegar við tókum við í verðbólgunni var það ekki átján prósent voru ekki stýrivextir átján prósent hverjir eru þeir núna fjögur prósent atvinnuleysi var ellefu prósent það er komið niður í sex til sjö prósent þetta er allt árangur og það er vissulega árangur að ná ríkisfjármálunum úr tvö hundruð og fimmtán milljörðum niður í átján milljarða á næsta ári það er vissulega árangur þegar allt hrundi hér að við höfum náð verulegum árangri að því er varðar það að rétta af skuldastöðu heimilanna þó að margir búi enn þá við slæma stöðu það hefur komið fram hér að skuldir heimila hafi verið afskrifaðar um tvö hundruð milljarða skuldir lítilla og meðalstórra fyrirtækja um tvö hundruð milljarða er það ekki árangur virðulegi forseti hagvöxtur hér þarf að vera meiri en hann er þó þrjú prósent og það er samkvæmt því sem seðlabankinn hefur upplýst er utan stóriðju má segja að atvinnuvegafjárfesting gæti aukist um fjörutíu prósent á næstu tveimur árum eða um fimmtíu milljarða er þetta ekki árangur í atvinnumálum er það ekki árangur að við erum með í pípunum núna verkefni sem hafa farið af stað sem munu hér á næstu árum skila sjö þúsund störfum og áttatíu til níutíu milljarða fjárfestingu og þá eru ótaldar framkvæmdir í orkugeiranum er þetta enginn árangur þetta er alveg með ólíkindum hvernig stjórnarandstaðan talar og ég verð að segja það að niðurrif stjórnarandstöðunnar er raunverulega að verða eitt helsta efnahagsvandamálið og það er auðvitað vandamál þegar ekkert kemur frá stjórnarandstöðunni nema niðurrif allt sé að fara í kaldakol hér í atvinnu og efnahagsmálum þó að árangurinn sé annar og erlendir aðilar margviðurkennt það þetta er ekki gott til afspurnar þegar við viljum fá erlenda stóriðju og erlenda fjárfestingu hér inn í landið að tal stjórnarandstöðunnar sé ekkert nema niðurrif hér sé allt í kaldakoli og hér borgi sig ekki að fjárfesta þetta er ekki björgulegt þegar þetta er með þessum hætti háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson sagði að þetta væri óvinsælasta ríkisstjórn sem lengi hefði setið ja hérna hvað segja skoðanakannanir sem hann vitnar í um stjórnarandstöðuna sjálfa ekki er það þannig að fólk vilji það að stjórnarandstaðan taki hér við þjóðarbúinu það er ekki hægt að sjá það í skoðanakönnunum að þær mæli það að fólkið vilji að stjórnarandstaðan taki við enda er það mjög eðlilegt vegna þess að hún hefur engar lausnir í þessum málum hefur ekkert hér fram að leggja úr þessum ræðustól nema tómt niðurrif en það verður að halda því til haga sem rétt er að það var þó ljós í myrkrinu í sanngirni í umræðunni hjá stjórnarandstöðunni eins og þingmönnum hreyfingarinnar það kom fram vissulega fram hjá þór saari að ýmislegt hefði áunnist og að það hefði verið varin kjör þeirra verst settu sama má segja um háttvirtan þingmann guðmund steingrímsson og meira að segja er hægt að benda á þingmann sjálfstæðisflokksins eins og ragnheiði ríkharðs að það örlaði nú á sanngirni í hennar tali sem betur fer hagvöxturinn er nokkuð sem við þurfum að ná upp og ekki veit ég hvort háttvirtir þingmenn sjálfstæðisflokksins vita að það er aðeins í eistlandi að meiri hagvöxtur mældist en á íslandi miðað við o e c d ríkin á fjórða ársfjórðungi tvö þúsund og tíu og það er margt sem segir okkur sem getur lagst með okkur þannig að hagvöxturinn verði meiri en nú stefnir í sóknarfærin eru víða og ríkisstjórnin er staðráðin í því að koma hjólum atvinnulífsins miklu betur af stað en nú er það hefur margt verið gert og margt áunnist en það er líka margt sem er í pípunum og við erum að vinna með og það er alveg ljóst að þessi ríkisstjórn mun ná árangri miklu meiri árangri en nú er og það væri mikil öfugþróun ef hér ætti að fara að standa þannig að málum að ráðlaus stjórnarandstaða ætti að fara að taka við stjórnartaumunum nú